Rad bi samo pojasnil, ker me je spoštovani poslanec Möderndorfer razumel narobe. Dejal je, da če bi mi seveda si to resnično želeli, da pride do birokratizacije, potem bi morali vložiti, ne amandma na štiri člene, na tri člene, ampak na deset. Poslanec Möderndorfer je precej časa že poslanec in on ve, da ko sprejemamo zakone in ko so neki amandmaji sprejeti, potem na koncu pride tudi ugotovitev, ali je zakon usklajen, in če ni usklajen z vsemi stvarmi, potem more Vlada pripraviti uskladitvene amandmaje. Tako da v tem ni problem, da če mi nismo vseh členov amandmirali, da potem ta zakon ne bi bil ustrezen, ker Vlada bi to ugotovila in bi morala ona pripraviti uskladitvene amandmaje. To je ena pot, kako lahko pridemo do rešitve. Druga pot je pa še bolj preprosta, a ne. Enostavno ta zakon zavrnemo in smo na istem, kot smo bili pred letom dni. Skratka, imamo več možnih rešitev, kako ta zaplet rešiti. Bistveno se mi pa zdi, da vsi poslanci v tej dvorani jasno povemo, da na to ne pristajamo, da naša vlada obupa na neki točki, ko naleti na težavo. Da to ni pravilen pristop. Če cel svet gre v debirokratizacijo, v poenostavljanje postopkov, da mi bomo pa ob dejstvu, ko imamo še leto dni časa, da ta problem rešimo, se usedejo dol in rekli: ne gremo se več. To se nam zdi nesprejemljivo in podpora našim amandmajem bi bilo zelo jasno sporočilo zakonodajne veje oblasti, nas poslancev, da ta na to, na njihov pristop, na to njihovo obupavanje, ne pristajamo. Tudi zato sem dal prej primerjavo z informativnimi izračuni pri dohodnini. Takrat sem bil v tej hiši piarovec in vem, kakšna so bila to vsa kontra mnenja in težave, da kaj bo to, cel svet bo narobe, vse v državi bo šlo narobe, ker bodo to informativni izračuni prihajali, ampak danes so standardi in smo vsi zadovoljni, da je tako. Najverjetneje tudi, ko se bodo uvedli ti informativni izračuni bodo težave, bodo problemi, ampak bistveno je, da jih rešujemo. Sem pa vesel, da sva tukaj s poslancem Möderndorferjem na isti liniji, da isto razmišljava, samo še isto pot najdeva, pa bo problem rešen.